Unsere Fraktion hat bereits in der Konferenz der Präsidenten in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass der Bericht Gallo ein sehr umstrittener Initiativbericht in diesem Hause was seine weitere Behandlung angeht, doch noch einmal einer Würdigung unterzogen werden sollte. Wir haben es damit zu tun, dass dieser Bericht nach dem neuen Verfahren unserer Geschäftsordnung hier kurz eingeführt wird und dass über ihn abgestimmt wird. Wir haben aber bereits mehrere alternative Entschließungen, die ebenfalls zur Abstimmung gestellt werden. Aus der Lage, wie wir sie heute feststellen können, ist es sehr unübersichtlich. Ich wage einmal die Prognose, dass es für keinen der vorgegebenen Entwürfe, die hier zur Abstimmung stehen, am Ende eine Mehrheit geben wird. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist die, dass wir zwischenzeitlich erfahren haben, dass im Bereich des Urheberrechts die Initiativen der Kommission in den nächsten Tagen vorgelegt werden und dass sich die Kommission zu einer gesetzlichen Vorgehensweise entschlossen hat und Richtlinienentwürfe in den Gesetzgebungsgang geben wird. Das bedeutet, dass wir zu einem Zeitpunkt, wo wir Gesetzgebung machen,